Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Botschaft von New York war klar Der Klimagipfel, der Nachhaltigkeitsgipfel hat uns ins Stammbuch geschrieben und Kommissar Oettinger, ich würde es ja auch gerne so sehen, dass wir schon auf dem richtigen Pfad sind, aber das Resümee war ein anderes Wir liegen meilenweit zurück hinter dem, was wir erklärt haben, erreichen zu wollen.

Wir müssen als Europäische Union vorangehen und sowohl in unseren innenpolitischen Feldern als auch in der Entwicklungs in der Handelspolitik, in der Außenpolitik neue Zeichen setzen. Ich warte auf eines, und das ist ein Job, den Sie noch machen müssen in dem Übergang zur neuen Kommission.

Und das wollen wir sehen, das wollen wir hören, und hier können Sie noch einen großen Beitrag leisten im Übergang zur neuen Kommission. Ich würde mich über eine solche Antwort freuen.